Señor presidente. Señora Mogherini, en pocos meses han estallado protestas sociales en varias zonas de Oriente Medio. Aunque puedan parecer aisladas, las protestas del Líbano, Irak e Irán tienen mucho en común en algunos aspectos la provisión de servicios básicos, el desempleo, la corrupción. Las protestas antigubernamentales en estos tres países han sido duramente reprimidas, causando la muerte de más de trescientas personas, por ejemplo, en Irak. Y el bloqueo total a internet en Irán no ha permitido confirmar aún las más de doscientas muertes cifradas por varias ONG. Desde este Parlamento tenemos que condenar el uso de la fuerza y los medios letales empleados por las fuerzas de seguridad iraníes e iraquíes para aplastar las protestas, en su mayoría pacíficas. Tenemos que hacer un llamamiento a las autoridades iraníes a que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, incluyendo el levantamiento del bloqueo total del acceso a internet que ha sido decretado. La subida de los precios de la gasolina, decretada por el Gobierno iraní, se suma al impacto de unas sanciones económicas impuestas por parte de la Administración estadounidense el pasado verano, que están teniendo un efecto devastador sobre la economía y la población iraní, y además, como sabemos, están poniendo en riesgo el futuro del acuerdo nuclear. Según las Naciones Unidas y varias ONG dichas sanciones económicas están haciendo sufrir muchísimo a la población de forma diaria y no tan solo afectan al Gobierno. Ello no exime, evidentemente, al régimen iraní de sus responsabilidades en lo que respecta a los derechos humanos de la población, que sabemos que es algo que también le preocupa a usted y que desde este Parlamento debemos constantemente reclamar. En cualquier caso, desde Irán hasta el Líbano, pasando por Irak, los líderes de estos países deben escuchar a su pueblo e iniciar las reformas económicas que mejoren las condiciones de vida y el bienestar social de la población y acaben con la corrupción.